byrja á næstu sölu frú

á nýjum lista sameinuðu þjóðanna þar sem ríkjum heims er raðað eftir lífskjörum er ísland í öðru sæti í könnun viðskiptaháskólans í sviss er ísland í fjórða sæti á lista yfir samkeppnishæfustu þjóðir heims í samanburði sextíu landa og í efsta sæti í evrópu alþjóðaefnahagsstofnunin mælir samkeppnisstöðu hundrað og sautján hagkerfa og er ísland í sjöunda sæti og hefur hækkað um átján sæti síðan árið nítján hundruð níutíu og fimm þegar samstarf framsfl og sjálfstfl hófst samt talar stjórnarandstaðan hér á alþingi eins og allt sé að fara norður og niður og steingrímur j sigfússon sér nú bara svart í könnun alþjóðabankans sem tók til þess hvar viðskiptaumhverfi væri einfaldast eða vænlegast lenti ísland í ellefta sæti atvinnuleysi mælist lægst hér á landi innan allra evrópuríkja og þótt víðar væri leitað í nýrri skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar um rannsóknir og þróun kemur í ljós að íslensk stjórnvöld leggja hlutfallslega mest til þessara mála af norðurlöndunum samt talar stjórnarandstaðan um að stjórnvöld sjái ekkert nema stóriðju nýleg samanburðarrannsókn bendir til þess að stjórnarfarslegur stöðugleiki hvaða stöðugleiki sagði ingibjörg sólrún gísladóttir hérna áðan að stjórnarfarslegur stöðugleiki sé hér sá mesti sem þekkist samkvæmt nýrri skýrslu frá alþjóðaefnahagsstofnuninni erum við íslendingar í þriðja sæti á eftir svíþjóð og noregi þegar skoðuð er staða þjóða í jafnréttismálum í enn einni könnuninni kom í ljós að ísland er ásamt danmörku í fjórða sæti þar sem spilling er talin minnst samt talar stjórnarandstaðan sífellt um að spilling tröllríði hér öllu já það er oft skrýtið að hlusta á stjórnarandstöðuna hér á alþingi en glöggt er gestsaugað allar þessar kannanir sýna að ísland er á heimsmælikvarða í samanburði þjóðanna heldur einhver að það sé tilviljun samkeppnisstaða íslands byggir réttum ákvörðunum sem meðal annars hafa verið teknar af stjórnvöldum en eins og kom fram í máli forsætisráðherra hérna áðan má gera enn betur og því er ánægjulegt að geta greint frá auknum fjármunum til ýmissa framfaramála meðal annars í framhaldi af sölu símans og mun ég einkum ræða um þá þætti sem snúa að atvinnumálum það er framlagi til nýsköpunar og sprotastarfsemi er það ekki skemmtileg staðreynd að aðalfundur iðnrekenda hjá gömlu herraþjóðinni dönum sem haldinn var í síðustu viku hafi snúist um það meðal annars hvernig við íslendingar förum að því að ná þeim árangri sem raun ber vitni það sem dönum þykir til fyrirmyndar á íslandi er meðal annars hagstætt skattaumhverfi ríkur frumkvöðlakraftur og langur starfsaldur danskir iðnrekendur hafa reiknað út að ef danir ynnu jafnmikið og íslendingar og væru jafnlengi á vinnumarkaði gætu tekjur danska þjóðarbúsins aukist um allt að áttatíu og fimm milljarða d krónu dönum þykir lofsvert að á íslandi er atvinnuþátttaka eldra fólks um fjörutíu prósent meiri en í danmörku eldra fólk hafi hér vinnu og atvinnuleysi sé lítið innan o e c d er atvinnuþátttaka fólks á aldrinum sextíu sextíu og níu ára hærri en alls staðar annars staðar ef litið er nánar til nýsköpunar og frumkvöðlakrafts má segja að með lögum um vísinda og tækniráð hafi umhverfi rannsókna og tækni verið breytt á þann veg að nú móta ráðherrar vísindasamfélagið og atvinnulífið stefnuna sameiginlega í málaflokknum ég fullyrði að þetta var mikilvæg breyting sem á eftir að skila sér í gríðarlegum framförum á sviði nýsköpunar í tengslum við þessa breytingu var stofnað til tækniþróunarsjóðs en hlutverk sjóðsins er að styðja þróunarstarf og rannsóknir á sviði tækniþróunar segja má að með tilkomu hans hafi náðst samfella í opinberum stuðningi frá því að hugmynd að vísindarannsóknum verður til og þar til ný söluhæf afurð er tilbúin til markaðssetningar eru framlög úr sjóðnum stigvaxandi og er stefnt að því að fimm hundruð milljónir verði varið til að ráðstafa úr sjóðnum árið tvö þúsund og sjö þá er rétt að minnast frekar á þá mikilvægu ákvörðun stjórnarflokkanna að auka framlag til nýsköpunarsjóðs um milljarða króna gangi samstarf við lífeyrissjóði og fjárfesta eftir mun eigið fé sjóðsins aukast um allt að fjórum milljörðum króna sem mun hafa gríðarleg áhrif á atvinnusköpun í landinu lögð hefur verið áhersla á að nýsköpun nái til landsins alls og má meðal annars nefna að í tengslum við byggðaáætlun var sett á laggirnar nýsköpunarmiðstöð á akureyri sem hefur skilað miklum árangri og lagt er til að því starfi verði haldið áfram góðir áheyrendur þegar á heildina er litið má segja að ísland og íslendingar séu stöðugt að auka þátttöku í alþjóðavæðingu á grundvelli bættra starfsskilyrða og aukinnar samkeppnishæfni þetta hefur skilað sér í meiri verðmætasköpun og bættum lífskjörum svo mun áfram verða ef við höldum vel á málum og nýtum kraft þekkingu hugvit og áræðni til að byggja upp fjölbreytta flóru atvinnutækifæra þá munu lífskjör hér á landi áfram verða með því besta sem þekkist í heiminum ég þakka áheyrnina